Bardzo się cieszę, że tej naszej debacie tak licznie przysłuchuje się zgromadzona na galeriach publiczność, przedstawiciele, jak sądzę, z całej Europy. Bardzo się cieszę, że tak dużo młodych ludzi. Bo tutaj padały ważne słowa o konieczności oszczędności. Padały też słowa istotne, że jesteśmy pierwszym parlamentem, który w tym składzie wynegocjował ten trudny kompromis. I właśnie dlatego, że ten trudny kompromis został po raz no może nie pierwszy ale w przeciwieństwie do lat ubiegłych wynegocjowany na czas, możemy powiedzieć, że zaoszczędzimy znaczne ilości środków. I to jest powód, dla którego należy stwierdzić, że ten budżet jest dla nas budżetem satysfakcjonującym. W sposób szczególny chcę tutaj podkreślić też ze względu na tak licznie zgromadzonych młodych ludzi że ten budżet daje nowe instrumenty i nowe możliwości właśnie wspierania chociażby walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. Tam, w tym budżecie są zapisane dodatkowe pieniądze. I coś, co mnie jako przedstawiciela Polski w sposób szczególny cieszy, a podkreślam tu swoje pochodzenie narodowe, dlatego że w Polsce Erasmus, czyli projekt wymiany, który służy młodym ludziom podczas studiowania, jest programem bardzo popularnym.